frú forseti góðir íslendingar sannarlega ríkir mikil gleði og kraftur í íslensku samfélagi í dag en með sama hætti hlýtur mörgum að renna til rifja að horfa hér upp á og hlusta á virðulega stjórnarandstöðu steypa sér ofan í þann dýpsta táradal sem málaður hefur verið hér í sölum alþingis niðri í því myrkviði virðist vera stunduð það sem kallað er ýmist samræðustjórnmál eða dylgjustjórnmál en birtingarformið er bölmóður vonleysi og almenn depurð þeir sem trúa á tækifærin bjartsýnina og gleðina hafa auðvitað þær siðferðilegu skyldur að hjálpa þessum félögum okkar upp úr hinum mikla táradal og til allrar hamingju eru meðulin næg hér hefur komið fram að ríkissjóður hefur aldrei staðið sterkar að vígi en núna þrátt fyrir það er verið að veita meiri fjármunum til velferðarkerfisins en nokkru sinni til heilbrigðismála til félagsmála og til menntamála við leggjum í metnaðarfyllri samgöngubætur en nokkru sinni hafa sést fjarskiptasjóður er kominn á laggirnar og mun tengja alla landsmenn inn á öldur ljósvakans á tuttugustu og fyrstu öldinni hátæknisjúkrahús svo ekki sé minnst á milljarða til nýsköpunar sem kemur til móts við frumkvöðla og hið unga menntaða fólk sem kemur inn á atvinnumarkaðinn það eru sannarlega næg meðulin og ég trúi því að félagar okkar úr stjórnarandstöðunni muni koma upp úr táradalnum sjá ljósið sjá tækifærin og öðlast gleði sína að nýju en nóg um það frú forseti fyrir rúmum tveimur árum komu forsvarsmenn sambands sveitarfélaga til fundar við hæstvirtan félmrh og hvert var erindið að hvetja ráðherra og ríkisstjórn til að ganga til liðs við forsvarsmenn sveitarfélaga um að fækka sveitarfélögum stækka þau með lýðræðislegri sameiningu og hvað skyldi nú reka forsvarsmenn sveitarfélaga til sameiningarátaks í rauninni sú staðreynd að núverandi skipan sveitarfélaga á rætur sínar að rekja til jónsbókar og hafi það farið fram hjá einhverjum sem á stundum miðað við orðræðuna mætti halda þá hafa orðið miklar breytingar í þjóðfélaginu frá því að jónsbók var rituð skömmu eftir sturlungaöldina það eru ekki breytingar á einu sviði það eru breytingar á öllum sviðum gildismat þjónusta búskaparhættir og þar fram eftir götunum eitt hefur þó ekki breyst og það er sá grunnur að sveitarfélagaskipan sem jónsbók mælti fyrir um það er það sem forsvarsmenn sveitarfélaga kalla eftir þeir vilja breytingar vegna þess að núverandi skipan er orðin akkillesarhæll fyrir mörg sveitarfélög og hver er þá ávinningur með hugsanlegri sameiningu rekstur sveitarfélaga snýst ekki einungis um skolp eða skóla rekstur sveitarfélaga snýst um fjölbreytileika þar sem fjölbreytileiki mun verða í framtíðinni fjölbreytileiki í atvinnuháttum fjölbreytileiki í menningu fjölbreytileiki á öllum sviðum þar mun sumum sveitarfélögum vel farnast en önnur munu eiga mjög erfitt uppdráttar það er það sem forsvarsmenn sveitarfélaga kalla eftir með því að stækka sveitarfélögin þá hljóta menn að spyrja af hverju er sá fjölbreytileiki ekki til staðar hjá hinum minni sveitarfélögum og aftur kemur svarið smæð þeirra þau hafa ekki haft burði til að taka að sér verkefni sem þess í stað hafa lent í höndum ríkisins og er miðstýrt frá ríkisvaldinu fjarri heimahögum þannig að fólkið sem á að njóta þjónustunnar fær litlu eða engu um það ráðið með hvaða hætti þjónustustigið verður heima í héraði um það munu þessar sameiningarkosningar næsta laugardag snúast vegna þess að forsvarsmenn sveitarfélaga hafa kallað eftir því að fá verkefni frá ríki fá fjármuni frá ríki fá störf frá ríkinu til þess að geta haldið uppi þeim fjölbreytileika sem er svo nauðsynlegur fyrir sveitarfélög tuttugasta og fyrstu aldarinnar ég vil svo að lokum frú forseti lýsa ánægju með það að sjá hér konu sitja í forsæti það er mjög við hæfi því að þann tuttugasta og fjórða október næstkomandi verður þess minnst að konur hófu hina miklu jafnréttisbaráttu fyrir þrjátíu árum mikið hefur áunnist en engan veginn nærri nóg og trúi ég að í tilefni þeirra tímamóta muni það koma hér fram í orðum okkar og athöfnum á því þingi sem nú er að hefjast